Ihr angekündigtes Mehr ist nicht genug, und sehr wichtig ist natürlich, dass Sie Druck auf ein gemeinsames Nachbarland machen, nämlich auf die Tschechische Republik, die sich dem Vernehmen nach ja jeder Form von etwas kritischeren Tests entziehen möchte, vor allen Dingen dann, wenn es um den Bereich Verbrechen geht, aber auch gegenüber den so offensichtlichen AKW Lobbyisten aus Großbritannien womit wir beim Stichwort wären. Machen Sie sich frei von Ihren Einflüsterern in der Kommission! Schauen Sie sich an, wer bei den so wichtigen Gruppen ENSREG und WENRA wirklich das Sagen hat.

Das würde sich lohnen, damit Sie das Ziel erreichen, das Sie vorgeben, erreichen zu wollen. Und nicht zuletzt können auch die deutsche Industrie und alle, die mit E anfangen EDF,

Aus Österreich werden Sie dafür entsprechende Hilfe bekommen, auch aus ihrem Urlaubsort.